Herr Präsident! Unternehmen sind Teil der Gesellschaft, also haben sie auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Sie schaffen Arbeitsplätze und sind die Motoren der europäischen Wirtschaft. Wie ganz klar im Bericht meines Kollegen Richard Howitt herausgestrichen wird, ist die Verwirklichung der sozialen Verantwortung nach außen eine unabdingbare Voraussetzung, um glaubhaft die Fehler der Vergangenheit zu beseitigen und das verloren gegangene Vertrauen in Europas Wirtschaft wiederherzustellen. Der Bericht meines Kollegen Baldassarre stellt klar, dass durch höhere Transparenz und durch die Integration der CSR in Kernpolitiken europäischer Unternehmen negative Auswirkungen von Unternehmenstätigkeit den Unternehmen aufgezeigt, abgefedert und womöglich und in erster Linie hoffentlich vermieden werden können. Faire Löhne, gute soziale Absicherung der Mitarbeiter und hohe Gesundheitsvorschriften gehören für mich dazu. Nur unter Berücksichtigung des sozialen Beitrags, den die Unternehmen an die Gesellschaft leisten, kann es jemals zu einem nachhaltigen und nicht nur kurzfristigen Aufschwung der europäischen Wirtschaft kommen. Mit den zwei vorliegenden Berichten ist die Position des Parlaments zur CSR Strategie ganz klar. Wir fordern höhere Transparenz und mehr Offenlegung, die nicht auf finanzielle Aspekte beschränkt ist, sondern wollen von Ihnen, Herr Kommissar, einen Legislativakt für Berichterstattung über die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards. Wichtig ist mir auch die Klarstellung, dass europäische Unternehmen auch eine gewisse Verantwortung für das Verhalten ihrer Subunternehmer tragen. Wenn alle Unternehmen ihre Produktionsstandards offenlegen müssten, würde ein viel größerer öffentlicher Druck erzeugt werden, der die big player in den Branchen dazu zwingen würde, sich an IAO Standards zu halten und so eine bessere und fairere Welt zu schaffen.